il sistema. Se qualcuno si vuole registrare lo può ancora fare. Bisogna registrarsi con la carta di voto. Bene allora possiamo chiudere il sistema elettronico. Do ora la parola alla Commissione europea, ad Andrus Ansip.